Nous avons en effet tous pris la mesure de l'importance du financement du terrorisme et des activités criminelles en Europe, et il fallait une telle situation pour que nous nous mettions ensemble pour trouver un accord sur un règlement qui contribue à lutter contre

Je ne voudrais pas dire que c'est la panacée, mais c'est une contribution importante, et nous devrons être tout aussi vigilants sur d'autres dossiers que celui des contrôles d'argent liquide.

Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois tous les collègues pour leur coopération et à souhaiter, demain, un vote très positif en plénière.